ég skildi nú ekki alveg spurninguna en ég reikna með því að háttvirtur þingmaður hafi verið að spyrja mig um það hvort ég

eða hvort við ættum að ganga inn ég vil ekkert tjá mig um það mér finnst að það eigi bara að skoða þessi mál mjög vel og þegar við fjöllum um hag lands og þjóðar þá erum við að gera það náttúrlega á mjög hlutlausan hátt án þess að vera í einhverjum hvað eigum við að segja lokuðum föstum hólfum annaðhvort er það bara svona eða hinsegin við

að íslenska krónan að hún sé ekki helgitákn íslenska krónan á ekki að verra neitt helgitákn og sumir eru þannig þenkjandi að þeir telja að það megi bara alls ekki sleppa henni eða láta hana fara en hún er í raun og veru bara tákn fyrir ákveðin verðmæti en það umhverfi sem við erum komin inn í núna efnahagsumhverfi og aukin samskipti við aðrar þjóðir hefur gert það að verkum að menn hafa verið að spila á íslensku krónuna veðja með hana kaupa hana selja hana og búa til alls konar bréf og dót í kringum þessa